Voorzitter, afspraken zijn afspraken.

Daarom is het van belang om beloftes na te komen. Roemenië en Bulgarije voelen zich nu oneerlijk bejegend door de lidstaten.

Er zijn echter in 2007 bij de toetreding van deze landen ook nog andere afspraken gemaakt, over bestrijding van corruptie. De resultaten laten nog te wensen over volgens recente Commissieverslagen. Deze afspraken kunnen direct effect hebben op de Europese ruimte van vrijheid en veiligheid. Begrijp me niet verkeerd.

Eentje waarmee burgers hun vertrouwen kunnen behouden in een Europa zonder binnengrenzen. De buitengrenzen zullen immers zo sterk zijn als de zwakste schakel. Daar mag geen twijfel over bestaan. Die is er nu wel.

Mijn hoop is dat dit snel zal gebeuren, zodat Roemenië en Bulgarije zo spoedig mogelijk deel kunnen uitmaken van de Schengen zone.